De verantwoordelijke Nederlandse minister, mevrouw Ollongren, kon in de Tweede Kamer geen enkel serieus voorbeeld noemen van Russische beïnvloeding van de mening van de Nederlandse burger.

Niet voor de media, niet voor de burger en niet voor de vrijheid van meningsuiting. Voorzitter, we moeten kiezen deze Europese Unie of onze vrijheid. Ik heb al gekozen.